Tisztelt Képviselőtársaim! Reding biztos asszony a magyar Népszavának adott interjújában a Bizottság Magyarországgal kapcsolatos vizsgálódása kapcsán azt nyilatkozta Nem feledkezhetünk meg továbbá a jogállamiság további garanciáiról, pl. a kisebbségekhez tartozó személyek tiszteletben tartásáról. Tehát olyan alapvető értékek érvényesülését figyeljük, amelyekre az EU épül. Furcsának találom ehhez képest, hogy amikor más tagállamok konkrét, dokumentált, kisebbségeket érintő jogsértései kapcsán fordulok a Bizottsághoz, számon kérve az alapvető értékek érvényesülését, évek óta ugyanazt az elutasító, semmitmondó választ kapom A kisebbségek védelme nemzeti hatáskörbe tartozik, nincsen rá uniós kompetencia. Ez vagy azt jelenti, hogy bizonyítottan kettős mércét alkalmaz az Európai Bizottság ami, ugye, elfogadhatatlan vagy elmozdulás történt álláspontjában a kisebbségeket illetően. Ebben az esetben viszont válaszokat várnék számos nemzeti kisebbséget ért jogsértésre és legalább olyan szigort az érintett tagállamok irányába, mint amilyet most Magyarország esetében tanúsít a Bizottság. Az alapvető értékeket ugyanis következetesen kérje számon!